Jej realnym politycznym sensem jest przyciągnięcie sześciu krajów postsowieckich do Unii.

Dwa kryzysy najpierw kryzys gruziński, potem kryzys gazowy między Rosją a Ukrainą dobitnie pokazały przywódcom unijnym, że warto interesować się tą częścią Europy na wschód od Unii. W grudniu Komisja przyznała 600 milionów euro na ten cel.

Przedstawiciel Niemiec, socjalistów, mówi, że skoro Niemcy dają miliardy euro dla Grecji, to program wsparcia dla krajów postsowieckich nie ma sensu. To jest dylemat, czy zakładać buty, czy skarpetki.

Europa to nie tylko gospodarka, to nie tylko wymiana kapitału, przepływy międzygałęziowe.

Europa jest winna krajom post sowieckim pozostającym przez 50 lat poza żelazną kurtyną awans wolnościowy, awans cywilizacyjny, i temu powinno służyć wzmożenie programu partnerstwa wschodniego. Dlatego widząc, że pojawiają się trudności, konkretne wątpliwości dotyczące braku elastyczności procedur i problemów z realizacją konkretnych projektów, trzeba poważnie zastanowić się nad rewizją instrumentu, tak aby bardzo ładne zapisy na papierze znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach, bo naprawdę warto.